Komisja będzie zapewne włączona w proces negocjacji przystąpienia Unii do konwencji. Jedną z najważniejszych kwestii w tym procesie będzie ułożenie relacji pomiędzy Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości a Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Jak, zdaniem Komisji, należy zapewnić, aby prerogatywy ETS u w dziedzinie interpretacji prawa unijnego zostały zachowane?